þúsund og fjórtán þessi þingmál voru lögð fram á hundrað þrítugasta og níunda og hundrað fjörutíu löggjafarþingi

fjarskiptasjóður var settur á laggirnar til að fylgja eftir framkvæmd þeirrar áætlunar og var stofnaður með lögum um fjarskiptasjóð númer hundrað þrjátíu og tvö tvö þúsund og fimm hlutverk hans er að úthluta fjármagni til verkefna sem miða að uppbyggingu stofnkerfa fjarskipta verkefna sem stuðla að öryggi og samkeppnishæfni þjóðfélagsins á sviði fjarskipta og annarra verkefna enda sé kveðið á um þau í fjarskiptaáætlun og ætla má að ekki verði í þau ráðist á markaðsforsendum framkvæmdir vegna verkefna fjarskiptasjóðs eru boðnar út og er það hlutverk stjórnar að að ákveða tilhögun og stærð útboða með lögum um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f númer hundrað þrjátíu og þrjú tvö þúsund og fimm var samþykkt að leggja sjóðnum til fjármagn að fjárhæð tvö þúsund fimm hundruð milljóna króna þeir fjármunir sem samþykkt hefur verið að leggja í fjarskiptasjóð eiga fyrst og fremst að standa straum af þremur markmiðum fjarskiptaáætlunar eitt að allir landsmenn sem þess óska hafi aðgang að háhraðanettengingum tvö að gsm farsímaþjónusta verði aðgengileg á þjóðvegi eitt öðrum helstu stofnvegum og á helstu ferðamannastöðum þrjú dreifing sjónvarpsdagskrár ríkisútvarpsins auk hljóðvarps rásar eitt og rásar tvö til sjómanna á miðum við landið og til strjálbýlli svæða verði stafræn um gervihnött til að hrinda í framkvæmd markmiðum og áætlunum fjarskiptaáætlunar tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og tíu hefur fjarskiptasjóður staðið í umfangsmiklum framkvæmdum í samvinnu við fjarskiptafyrirtækin og hafa fjármunir fyrst og fremst nýst í að gsm væða hringveginn sem og að bjóða upp á háhraðanettengingar á sviðum með skilgreindan markaðsbrest þessum tveimur verkefnum er nú nánast lokið og ljóst að í kjölfar bankahruns og efnahagskreppu verður bein aðkoma stjórnvalda og fjárhagsleg útgjöld ríkisins ekkert í líkingu við það sem var þegar fjármunum af söluandvirði símans var varið til uppbyggingar fjarskipta í landinu ný sóknarfæri blasa við á nýjum tímum sem kalla á samstarf og samvinnu við hagsmunaaðila og fjarskiptafyrirtæki um áframhaldandi þróun og uppbyggingu fjarskipta á íslandi óhætt er að fullyrða að staða okkar íslendinga á fjarskiptamálum sé góð á alþjóðlegum mælikvarða við búum við gott aðgengi hagkvæmt verð og rekstraröryggi er gott þessi staða breytir því ekki að víða má gera betur og við verðum sífellt að vera reiðubúin að leita bestu hugsanlegra lausna fjarskiptaáætlunin sem ég mæli nú fyrir var unnin í nánu samráði við hagsmunaaðila og hefur undirbúningur staðið yfir í talsverðan tíma vinnuhópar ráðuneyta hafa komið að verkefninu og hafa fjarskiptafyrirtæki og markaðsaðilar einnig komið að sínum athugasemdum innanríkisráðuneytið stóð fyrir opnum fundi með skýrslustæknifélaginu auk þess að kynna drög að áætluninni á vef sínum tekið var tillit til athugasemda eins og rétt þótti ég vísa til þess hæstvirtur forseti að ég hef áður talað fyrir þessum áætlunum flutt um það allítarlegar ræður ég vísa til greinargerða sem fylgja þessu þingmáli mun síðan taka þátt í umræðu eftir því sem efni gefast til ég legg til að tillögunum verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar